Seveda nisem, zadovoljen s tem odgovorom, ki kaže na nepoznavanje zgodovine pa pomanjkanje nacionalnega čuta. Jaz nisem za to, da bi se, seveda je treba urediti tudi na Madžarskem in v Italiji, vendar se to ne tlači vse v isti koš. Kar se tiče posebnega odposlanca na Dunaj, z velikim veseljem grem tja in jim pojasnim marsikaj, kar Avstrijci točno vedo in jim ne bo treba dosti pojasnjevati. Pojasnjevati je treba našim ljudem in našim vodilnim, ki se ne zavedajo, kaj je resnica, kakšna so dejstva in kaj se da storiti. Ker najlažje je reči, ja, to je mimo, te, takrat tega niso naredili zdaj bomo pa kar pokleknili in, počepnili. Kar se tiče recipročnosti tako imenovane avstrijske manjšine, ta recipročnost odpade s tem, ker je prišlo do delitve teh obeh dežel, do delitve, in tukaj bi mogoče kakšen gospod k s pravnim znanjem lahko pojasnil, čeprav dvomim, da tako znanje ima. Res pa je, da kot kaže nimate ustreznih strokovnjakov, ki bi reševali te, ta vprašanja in te probleme, vendar v Sloveniji so ljudje, ki to vedo, na žalost jih, ne vem, če je kakšen v vaši vladi - dvomim, mogoče se pa motim. Bilo bi lepo, če bi se motil. Jaz mislim, da zadeva je preveč žgoča, da bi jo pustili kar tako, da gre mimo in, v skladu s, Poslovnikom Državnega zbora predlagam, da državni zbor o tej zadevi odloči in da o tem razpravljamo. Zadeva se šele zdaj odpira, ker so vsi dosedanji politični akterji enostavno porivali to zadevo nekam, pod preprogo, da se ne bi zamerili temu, onemu, tretjemu. Vendar se je treba vedeti, da pritlehno in klečeplazniško ravnanje do sosednjih držav ali pa do bruseljske administracije, ne prinese nikomur nič dobrega. Brcajo nas z leve, brcajo nas z desne in namesto bi, da bi se postavili pokonci, gremo tukajle v en tako defenzivo, s pokrijemo se s kovtrom čez glavo in čakamo, da bi da bo zadeva minila. Zato v skladu z dvestošestinštiridesetim členom poslovnika, predlagam, da se o tej zadevi razpravlja na eni od naslednjih sej. Hvala lepa.